Blickt man jedoch mit offenen Augen in diese Länder, dann sieht man sehr leicht, dass unsere sowohl von den Regierungen, den Parlamenten, den Medien als auch von der Zivilgesellschaft wahrgenommen werden.

Es sind keine Einzelfälle. Berichten zufolge ist ein starker Anstieg an politischen Verhaftungen in West Papua zu verzeichnen.